Monsieur le Président, cette résolution apporte des éléments essentiels pour les consommateurs dans le marché unique numérique.

Effectivement, nous ne pouvons pas attendre.

Je regrette cependant que nous n'allions peut être pas plus loin. Il me semble essentiel de rappeler qu'en matière d'équité, il faut aussi établir l'équité entre les créateurs et les géants de l'internet.